Ponad trzy lata dyskusji i nadal mnóstwo wątpliwości, nadal głosy bardzo różnorodne od pełnego poparcia, poprzez duże wątpliwości, do wręcz rozczarowania, jakie zgłosił eurodeputowany Tabajdi.

To, co jemy decyduje w dużym stopniu o tym, jak żyjemy. Oczywiście jako konsumenci mamy pełne prawo do informacji o spożywanym produkcie, chociażby po to, żeby naszych błędów żywieniowych nie musieli poprawiać koledzy pana posła Mikolášika. Chcę także w pełni zgodzić się z opinią, jaką tutaj przed chwilą zaprezentował w wystąpieniu pan komisarz Dalli, że konsumenci nie muszą od nas wiedzieć, co mają jeść, ale mają prawo wiedzieć, co jedzą.

Zgadzam się tu z posłem Zemke, że potrzebna jest ogromna praca także edukacyjna na rzecz konsumentów, bo samo opisanie produktów niestety nie wystarczy. Chcę także zgodzić się z panem komisarzem, że to, co dzisiaj mamy w postaci kompromisu jest wyważeniem pomiędzy oczekiwaniami i interesem konsumentów a możliwościami rolników producentów i przetwórców. Chcę także bardzo mocno podkreślić, że kwestie, które pan komisarz podnosił kwestię uboju, dobrostanu zwierząt, kwestie związane ze zwierzętami sklonowanymi podnoszone tu przez panią Liotard to są sprawy, które także w oddzielnych aktach prawnych muszą być w przyszłości

Bardzo mocno podnosiliście Państwo sprawę oznaczenia kraju pochodzenia. Pamiętam dyskusję sprzed ostatniego rozszerzenia, sprzed 2004 roku, kiedy nowym państwom członkowskim jasno przekazano informację, że oznaczanie krajem pochodzenia nie jest niczym innym jak protekcjonizmem handlowym.

Jest to proceder zbyt powszechny, żeby można było przymykać na niego oko. Stąd też warto, aby to, co nie jest tłuszczem zwierzęcym, było wyraźnie nazwane, to, co nie jest produktem spożywczym tylko dodatkiem czy polepszaczem, było dokładnie nazwane i oznaczone, tak aby konsument miał pełną świadomość tego, co spożywa.